Mianowicie mamy do czynienia z dobrym sprawozdaniem na temat dobrych wyników działalności finansowej dobrego, a może nawet bardzo dobrego banku.

Po drugie, wszystkie cele priorytetowe, które sobie tutaj określamy, Europejski Bank Inwestycyjny podejmuje, realizuje i z reguły robi to i bez błędów, i z sukcesem. Po trzecie, mamy nowe elementy, jak chociażby nowe instrumenty finansowe i Fundusz Inwestycji Strategicznych, co jest ważne dla regionu, z którego ja pochodzę, dla Polski i dla krajów ościennych.